Todos reconocemos la importancia de la movilidad profesional para desarrollar una fuerza laboral versátil y competitiva. De hecho, dos de los pilares de la Estrategia Europa 2020 son la innovación y el emprendimiento. Señor Vicepresidente, como sabe, actualmente tenemos Erasmus para universitarios, el programa Marie Curie para investigadores y el Erasmus para emprendedores. Creo que sería necesario también diseñar un programa que diese una oportunidad a jóvenes innovadores de manera transversal, para que puedan materializar sus proyectos tanto en universidades como en empresas, start ups laboratorios o agencias gubernamentales. Los miembros del intergrupo de juventud del Parlamento Europeo hemos hecho una propuesta para desarrollar un proyecto piloto denominado Young Innovators Mobility que va precisamente en esa dirección.